Señor Presidente, quiero denunciar en esta Cámara las continuas provocaciones, desmanes y amenazas del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que, con sus maneras dictatoriales de gobernar, está amenazando, entre otras cosas, la libertad de expresión en Venezuela y el orden democrático en Latinoamérica. Chávez ha cerrado treinta canales de radio, ha clausurado canales de televisión, amenaza y sanciona a periodistas en Venezuela, porque no son adictos al régimen caudillista de Hugo Chávez. Por todo ello, señor Presidente, hay que recordar también que, mientras Venezuela tiene cortes de luz, cortes de agua, falta de alimentos y la pobreza sigue creciendo por la mala gestión del Gobierno chavista, el caudillo venezolano, para intentar tapar todas estas penurias, vuela puentes fronterizos y amenaza a Colombia, elogia a terroristas internacionales, se alinea con los dictadores sátrapas del mundo, y sus palabras y sus discursos son provocaciones continuas y gritos de guerra para desestabilizar el continente americano. Es por ello que este Parlamento, que siempre está comprometido con las libertades y la democracia en cualquier parte del mundo, debe condenar enérgicamente las políticas caudillistas y dictatoriales de Hugo Chávez en Venezuela.